Hvala lepa še enkrat. Lep pozdrav gospa podpredsednica, vsi ostali prisotni! Pred sabo imamo Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu. Ljudje na splošno od gasilcev pričakujemo, da nam bodo vedno pomagali. V resnici so nam gasilci vedno pripravljeni priskočiti na pomoč tudi tedaj, ko ni tako zelo nujno, tudi tedaj, ko niti ne gre za nalogo, ki bi sodila med naloge gasilcev. Veseli smo, da lahko gasilce srečujemo na veselicah in v predvolilnem času, ko nam prinesejo koledarje. V nesreči spoznaš prijatelja, in kadar potrebujemo pomoč, se pogosto obrnemo tudi na gasilce. Gasilci nam vedno brezpogojno pomagajo, čeprav so tudi pričakovanja ljudi do gasilcev včasih prevelika. Tudi gasilci so samo ljudje, ki za pomoč drugim žrtvujejo svoj prosti čas in svoje zdravje. Zato je prav, da podpiramo gasilstvo, še posebej prostovoljno gasilstvo, ne samo z besedo hvala, temveč konkretno - tako da jim namenimo več sredstev iz državnega proračuna. Tudi to je pravi izraz hvaležnosti za njihovo požrtvovalno delo. Konec leta dva tisoč sedemnajst je štela gasilska organizacija v Sloveniji sto dvainšestdeset tisoč petsto petinsedemdeset članov, po nekaterih podatkih naj bi bilo v Sloveniji okrog petdeset tisoč operativnih gasilcev. Cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja stane okrog trideset evrov na mesec, torej bi stalo financiranje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za operativne gasilce okrog ena cela pet milijona evrov na mesec. Težje je oceniti finančne posledice dodatnega pokojninskega zavarovanja za vsak dan izvajanja operativnih nalog gasilstva. Izračun je namreč odvisen od števila in obsega katastrofalnih dogodkov. V zadnjih letih se spomnimo predvsem vremenskih ujm, poplave, žledolom, vetrolom. Njihove posledice pa se pa so se odpravljale in se še bodo kar nekaj časa. Če upoštevamo vse negospodarne izdatke, ki jih ima naš proračun, se zdi izdatek, temveč investicija v gasilstvo kaplja v morje za državni proračun, a hkrati hvaležna ugodnost za operativne gasilce, zato bomo v Slovenski nacionalni stranki stranki predlog zakona podprli. Hvala lepa za vašo pozornost.